Madame la Présidente, l'Union européenne est une Europe du business au service des banques et des lobbies, alors qu'elle aurait dû être une Europe des peuples. Elle tient aujourd'hui une occasion de commencer à se rattraper en renforçant la protection des consommateurs. Le projet de directive qui nous est soumis vise en effet à créer au niveau européen une action de groupe, ce que les Américains appellent une class action Il s'agit de permettre à des consommateurs, victimes d'un même préjudice, de se regrouper pour défendre collectivement leurs intérêts par une action commune devant les tribunaux nationaux. Il y a urgence à créer cette procédure car seuls quelques États en Europe, dont la France, la possèdent déjà. Le résultat, c'est que les consommateurs américains sont beaucoup mieux protégés que les consommateurs européens.

La procédure imaginée par le projet de directive permettra sans aucun doute d'améliorer la situation car elle est sagement conçue. Elle prévoit que l'action de groupe sera présentée par des associations sans but lucratif. Celles ci informeront les consommateurs de la possibilité de se joindre à leur action et les tribunaux devront réparer l'intégralité de leur préjudice.

2014. Il reste à espérer que cette action de groupe européenne connaîtra plus de succès que l'action de groupe française qui présente un bilan catastrophique en raison de sa trop grande lourdeur procédurale.